La Grèce a depuis lancé un plan national sur l'asile et l'immigration.

Franchement, cette lâcheté et cette hypocrisie de la part des États membres de l'Union européenne est insupportable et la Commission européenne a une grande responsabilité à cet égard pour garantir nos principes fondamentaux.